61 Herr Tsipras, der sozialistische Premierminister der Slowakei Fico, ein Sozialist hat angekündigt, er will jetzt auch überlegen, ein Referendum durchzuführen, weil es den Slowaken reicht, für die Griechen die Taschen aufmachen zu müssen. Dürfen andere Staaten jetzt auch abstimmen, Herr Tsipras? Wir haben in Europa genug nationale Perspektive. Europa ist nicht die Summe aus nationalen Referenden, Europa ist der Kompromiss, ist die Suche nach Kompromiss. Diesen Weg haben Sie leider Gottes verlassen.

Er ist demokratisch ins Amt gekommen. Aber ich sage als Politiker, als EVP Vertreter Wir werden uns politisch mit Ihnen auseinandersetzen.

Sie lieben das Scheitern, und wir lieben den Erfolg. Sie spalten Europa, und wir lieben Europa.